Spoštovani minister in spoštovana preostala ministra. En dober večer. V zadnjem času sem se samo nekoliko poglobil v sistem zagotavljanja zdravljenja redkih bolezni v Sloveniji. In ko sem se poglobil v ta sistem, sem naletel na številna odprta vprašanja in ogromno nejasnosti. Naj povem, da je v Evropi redka bolezen definirana kot bolezen, ki se pojavlja pojavlja pri manj kot enemu na dva tisoč prebivalcev. Ko sem šel gledat ta sistem, me je pretreslo dejstvo, da nihče ne ve, koliko je teh bolnikov z redkimi boleznimi v Sloveniji, saj se ti podatki za zdaj sistematično ne zbirajo. Bolj kot je neka bolezen redka, večje težave ima bolnik že takoj na začetku zdravljenja. Težava je namreč, ker pogosto tudi zdravniki ne vedo, za kakšno obolenje gre, in takega bolnika pošiljajo pošiljajo od enega specialista do drugega, običajno pa to traja dolgo, predolgo in posledično pride bolnik do pozno diagnoze, če do diagnoze sploh pride. Če k temu dodamo še pomanjkanje strokovnjakov posameznih medicinskih področij in pomanjkanje diagnostičnih postopkov, potem se neredko ti bolniki znajdejo v situaciji, ko so prepuščeni sami sebi, saj nimajo dovolj informacij o tem, kje bodo dobili najboljšo in celovito oskrbo. Gospod minister, preseneča me tudi dejstvo, da kljub kljub temu, da je na Evropski agenciji za zdravila posamezno zdravilo že odobreno za klinično uporabo, se dogaja, da takšno zdravilo v Republiki Sloveniji ni dostopno. V tem primeru bolnikom ne preostane nič drugega, kot da sami kupijo zdravilo v tujini. Dejstvo je, da redke bolezni v našem zdravstvenem sistemu nimajo posebnega mesta. Pri redkih boleznih je to še posebej opazno, ker bolnikov, ker je bolnikov malo in ni takšnega javnega pritiska, vemo pa, da izgleda v tej državi samo preko javnega pritiska pridemo do realizacije. Zato vas sprašujem, koliko je po vaših podatkih pri nas redkih bolezni in bolnikov glede na dejstvo, da še nimamo nacionalnega registra redkih bolezni. Med leti dva tisoč dvanajst in dva tisoč trinajst so bili poskusi po ureditvi tega področja z s pripravo pravilnika o sistemski ureditvi redkih bolezni pri nas. Pravilnik naj bi celo že obravnavali člani in članice zdravstvenega sveta. In me zanima, v kakšni fazi se ta sedaj nahaja. Kako bo sistemsko urejeno to področje, da bodo taki bolniki celostno obravnavani in ustrezno zdravljeni preko zdravstvenega sistema in ne z zbiranjem z zbiranjem finančnih sredstev na dobrodelnih koncertih. Dejstvo je, da nekatera zdravila niso, dostopna v Sloveniji. Kako boste uredili sistem, da bi se zdravila za za zdravljenje redkih bolezni razvrstila na listi zdravil pri ZZZS? In kot zadnje, kdaj lahko pričakujemo ureditev sistema redkih bolezni v Republiki Slovenije? Hvala.